Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'Union européenne a l'obligation constitutionnelle, ancrée dans l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de tenir compte des objectifs de la coopération au développement, c'est à dire la lutte contre la pauvreté, dans la mise en œuvre de sa politique européenne de voisinage. Il faut maintenir le financement de la politique européenne de voisinage en dépit de la crise actuelle mais, en aucun cas, les budgets de l'Union dévolus à l'aide au développement ne doivent être réaffectés au financement de cette politique. De plus, les relations migratoires entre l'Union et ses pays voisins ne peuvent pas se réduire aux seules priorités sécuritaires de l'Union. L'attention doit également porter, dans les politiques futures, sur la protection des droits de l'homme, des migrants et des réfugiés.